Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane in spoštovani.

Posebej za socialistke in socialiste ter socialne demokratke in socialne demokrate. Zadeva namreč solidarnost kot našo temeljno vrednoto in tudi temeljno vrednoto Evropske unije, kot je navedena v 2. členu Pogodbe o Evropski uniji, ter seveda poslanstvu prostovoljne pomoči drugim. Ti dve skupaj res lahko tvorita evropski način življenja.

In je to kombiniranje prostovoljnih in poklicnih enot šele tisto, ki omogoča odziv in pomoč v primeru požarov, naravnih nesreč, poplav, primerih težkih prometnih nesreč ter drugih stisk ljudi.

Hkrati se pa gasilci v Evropi in širše uvrščajo v poklicno skupino ljudi, ki jim ljudje najbolj zaupajo. Zato so ključen del civilne zaščite, ker zagotavljajo osebno varnost prebivalcev ter prispevajo k javni varnosti. Seveda obstajajo razlike med nacionalnimi sistemi in načini organiziranja prostovoljnega gasilstva, povsod pa to predstavlja plemenito poslanstvo.

nadomestila kot bistvenega elementa delovnega razmerja.

poslanstvo niso plačani, še posebej zaslužijo naše priznanje, pohvalo in zahvalo. Varstvo in zaščita pred požari ter drugimi nesrečami je v osnovi pristojnost držav članic. S svojimi odločitvami in zakonodajnimi akti pa tudi poslanci Evropskega parlamenta posredno ali nehote vplivamo na status prostovoljnih gasilcev v Evropi.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je bila sprejeta z namenom zaščite delavcev v Evropski uniji. Določa minimalne varnostne in zdravstvene standarde pri organizaciji delovnega časa v vseh državah članicah, kar je velik napredek glede zaščite pravic delavcev v Evropski uniji. Izvajanje direktive, še posebej po odločitvi Sodišča v primeru Matzak iz maja 2018, v skladu s katero se čas dežurstva na domu tudi za prostovoljne gasilce, ki so zaposleni pri zasebnikih, šteje v delovni čas, pomeni, da bi lahko prostovoljke in prostovoljci zlahka presegli 48 urni delovni čas, torej maksimalni 48 urni delovni čas na teden, ter zahtevanih 11 ur dnevnega počitka. To je veliko tveganje za sisteme varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v članicah, saj bi lahko bilo prostovoljstvo onemogočeno. Vendar pa kot socialni demokrat sem prepričan, da sta obstoječa zaščita in definicija delavcev ter prihodnja zaščita in spodbujanje prostovoljstva enako pomembni in se medsebojno ne izključujeta. Enega ne moremo žrtvovati v imenu drugega. Pravna pravila moramo kvečjemu izboljšati, da se oboje krepi. Namreč, naravne in druge nesreče ne poznajo delovnika. Nepredvidljive so po obsegu in času. Nikoli ne bo dovolj poklicnih enot, še posebej izven urbanih središč. Zato moramo narediti vse, da se prostovoljstvo obdrži. Omogočiti je treba usklajevanje poklicnih obveznosti in poslanstva prostovoljnega gasilca ali gasilke, z ukrepi spodbujati njihovo zaposlovanje ter skrbeti za njihovo opremljenost. Mehanizem Evropske unije na področju civilne zaščite, projekt RescEU, ter še posebej koordinacijski center za krizno upravljanje, so dobrodošli za odzivanje na velike nesreče, zagotavljanje učinkovite solidarnosti med državami članicami in izmenjavo dobrih praks. Z njimi smo dobili rezervo na ravni Evropske unije, ki dopolnjuje nacionalne sisteme ter omogoča usklajevanje ali koordinacijo in delitev virov. Nujno pa je spoštovati načelo subsidiarnosti in preprečiti centralizacijo. Izogniti se je treba prekomerni regulaciji, upoštevati nacionalne tradicije in ne posegati v sisteme, ki dobro delujejo in jim ljudje zaupajo. Z optimizmom me navdaja, da kandidat za komisarja za krizno upravljanje Janez Lenarčič zelo dobro pozna pomen in vlogo prostovoljnih gasilcev. Verjamem, da bodo prostovoljne gasilke in gasilci pod njegovim vodstvom resorja ustrezno umeščeni v okvir mehanizmov EU ter da bo v sodelovanju z državami članicami in drugimi članicami in člani Komisije prišlo do izboljšanja njihovega statusa. Moram pa poudariti, da prostovoljstvo ni oblika dela. Zaradi dilem, ki so nastale z direktivo iz leta 2003 ter odločitvijo Sodišča EU, ne smemo spreminjati direktive in definicije delavca ali sprejemati izjem za posamezne države ali skupine držav. Zlasti pa ne smemo daljšati maksimalnega delovnega časa, temveč se kvečjemu zavzemati za njegovo skrajšanje na 35 urni tedenski delovnik. Zato predlagam, da se pogovorimo o posebni direktivi, ki bi pokrila civilno angažiranje za storitve javne varnosti. Znotraj nje pa poskrbimo, da bodo primerno opredeljeni status, varnostni ter zdravstveni standardi ter možnost spodbud ali nagrajevanja tudi za prostovoljne gasilce in gasilke. Prostovoljni gasilci namreč toliko prispevajo k naši družbi, da jim je družba in smo jim tudi mi kot poslanci Evropske unije dolžni nekaj dati nazaj.